To także skandal polityczny. Tajemnicą poliszynela są powiązania między elitami politycznymi a osobami zarządzającymi czołowymi koncernami przemysłu samochodowego w Niemczech. Fakt, że kiedyś zaufany współpracownik Angeli Merkel prosto z urzędu kanclerskiego przeszedł do pracy na wysokim stanowisku w koncernie Daimler jest tylko jednym tego przykładem.

Niestety w tej sprawie Komisja nie wykazała się wytrwałością. Dolna Saksonia jest nadal właścicielem 20 akcji w Volkswagenie, a w radzie nadzorczej jest reprezentowana przez premiera kraju związkowego i ministra gospodarki kraju związkowego. Można więc wątpić, czy rzeczywiście rząd krajowy i rząd federalny nie wiedziały o manipulacjach w sprawie emisji i o przeprowadzanych eksperymentach na zwierzętach i ludziach.